Nos parece que ha hecho una aportación impagable a la historia de la humanidad y también de Europa.

Los diputados socialistas creemos que sería muy bueno que en la próxima sesión de junio se aprobara este proyecto de convenio y de recomendación, y que fuéramos activos no solamente pasivos, sino activos el Parlamento, la Comisión y el Consejo para que Europa esté a la altura de lo que dice, para que sus actos tengan que ver con lo que dice. Si lo hacemos así estaremos ayudando qué menos a extender por el mundo el Programa de Trabajo Decente. Estaremos ayudando al mundo y a mucha gente, pero también nos estaremos ayudando a nosotros, en primer lugar, para ser dignos y para respetarnos como institución y como europeos, pero también para que nuestro continente mantenga su modelo social, que es imposible de mantener si somos una isla de protección y de derechos en un mundo de miseria y de desprotección.

Porque aquí no todo está resuelto tampoco. En Europa hay formas contractuales, que afectan a emigrantes y a mujeres en este campo del servicio doméstico, que son muy precarias y tienen lagunas importantes. Me gustaría que, al calor de este debate y de la reflexión, entendiéramos que hay ciertas lagunas que hay que colmatar en la legislación de la UE y también en muchos de sus Estados miembros. Tenemos problemas respecto a la salud y a la seguridad de estos trabajadores. Tenemos problemas en muchos países respecto a las formas jurídicas en las que se desarrolla el trabajo.

Tenemos muchas iniciativas en este momento.